Hace dos semanas teníamos en la Comisión ECON a la candidata a presidir el BCE, en una intervención que consideramos claramente satisfactoria. En primer lugar, porque la candidata Lagarde apostó claramente por mantener una línea continuista con la labor que Mario Draghi ha desarrollado en el BCE en los últimos años y que, sin duda alguna, ha logrado salvar al euro en momentos muy críticos. Pero además, la candidata defendió revisar el marco conceptual de la política monetaria —el framework de la política monetaria—, obviamente dentro de los Tratados, señor Ferber, dentro de los Tratados. Pero dentro de los Tratados hay margen suficiente para revisar cuál es la manera de conseguir esa estabilidad de precios.